um klukkan ellefu í dag

um bankamál og skilin milli eldri banka og hinna nýju málshefjandi er háttvirtir þingmenn álfheiður ingadóttir viðskiptaráðherra björgvin sigurðsson verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund